Consider că introducerea inițiativei cetățenești europene în prevederile Tratatului de la Lisabona reprezintă un pas important în consolidarea democrației în Uniunea Europeană. O altă formă importantă de exercitare și consolidare a democrației o reprezintă referendumul și aici, dorind să fac o paranteză, doresc să vă spun faptul că în România, din 2004 până în prezent, au avut loc trei referendumuri, ultimul fiind pentru trecerea la unicameralism și reducerea numărului de parlamentari.